Señor Presidente, el pasado fin de semana tuvimos unas noticias diferentes sobre un mismo problema. Una noticia mala el Gobierno español necesitó solicitar ayuda para rescatar una parte de su sistema financiero. Y una buena gracias a nuestra pertenencia a la Unión y al euro, España y su sistema financiero pueden disponer de esa ayuda en un futuro inmediato. Rescate bancario sí, pero que no cause más daños en los derechos sociales y las condiciones de vida de los ciudadanos

rescate bancario sí, pero con control parlamentario sobre su desarrollo y sus efectos. Pero con esto no resolvemos el problema del crecimiento. Para crecer, necesitamos un presupuesto europeo fuerte, necesitamos un fondo de redención de deuda, necesitamos eurobonos, más implicación del Banco Europeo de Inversiones, más actividad del Banco Central Europeo.